Ik herhaal wat ik net in mijn punt van orde heb gezegd, namelijk de manier waarop u toestaat dat in deze zaal allerlei biljetten worden getoond, dat lijkt me tégen het gebruik van dit Huis. Ik wil u nog eens vragen dat voor te leggen aan bijvoorbeeld de Conferentie van fractievoorzitters om een eenduidige lijn op dit vlak te trekken, want de ene keer wordt zoiets wel toegestaan en de andere keer niet. Ik vind dat een onduidelijke politiek. Dus ik vraag u bij dezen dat nog eens terug te nemen en daar helderheid over te scheppen. Dan nu mijn bijdrage. Ik denk dat het leven bescherming verdient na de geboorte en ook vóór de geboorte. En ik weet heel goed dat zwangerschappen moeilijk kunnen zijn en risico's kunnen hebben. Ik heb dat ook in nabijheid ervaren. En dan is het, denk ik, goed dat er familie en professionals en vrienden zijn om je daarbij te helpen.